Nous ne souhaitons pas non plus que votre projet d'une union des marchés des capitaux vienne se substituer à cet achèvement de l'Union bancaire ou même que ce marché des capitaux soit un outil pour abaisser la qualité réglementaire. Je ne sais pas si l'intransigeance peut être toujours bonne conseillère, mais je note que ceux qui demandent l'application la plus stricte des règles du pacte de stabilité ne sont pas toujours les plus fervents partisans d'un déblocage des négociations sur le paquet EDIS.

Enfin, dernier point, je crois que nous attendons de votre part un réajustement des compétences entre les différents mécanismes au vu de l'expérience acquise. Nous attendons ces propositions avec intérêt.